A bizottság tagjaként is úgy látom, hogy nagyon kiegyensúlyozottan látta el a feladatát. Amit én kiemelten fontosnak tartok az az, hogy megpróbálta lerövidíteni az ügyek intézésének az idejét, hisz tudjuk, hogyha valakinek valamilyen panasza van, akkor a bizalma szempontjából kulcsfontosságú, hogy ezt a panaszt milyen gyorsan intézik el, milyen gyorsan kap választ.

Ebből a szempontból kiemelten fontos lesz a közeljövőben az, hogy minél több információt juttassunk el az Európai Unió állampolgáraihoz arról, hogy mely intézményhez fordulhatnak a különböző kérdésekben.